Und ich sage ausdrücklich als Christ, ein friedlicher Muslim ist unser Partner, vielleicht auch unser Freund. Das muss jetzt auch die Verfassung, die ausgearbeitet wird, sicherstellen, dass es Religionsfreiheit gibt für Muslime, für Christen, für alle Bekenntnisse und die Würde aller Menschen in Ägypten akzeptiert wird. Dazu gehört auch, dass Ägypten ein offenes Land wird. Dazu steht im Widerspruch, dass man am 4. Juni dieses Jahres die Vertreter von vielen internationalen Stiftungen, darunter auch die Konrad Adenauer Stiftung, mit hohen Haftstrafen belegt hat im Fall der Adenauer Stiftung einmal fünf Jahre, einmal zwei Jahre, obwohl diese Personen sich für Ägypten engagiert haben und nicht gegen die Gesetze verstoßen haben. Wir wollen ein offenes Ägypten, in dem Stabilität herrscht. Aber Stabilität bedeutet auch Demokratie und Freiheit.